Dat is veel, zelfs voor een frequente sms er zoals ikzelf, maar het geeft wel aan wat de leefwereld is van jongeren.

Dat doen we vandaag de dag en dat zal er in ieder geval voor zorgen dat tegen de zomer de prijzen verlaagd worden en dat ze in een wat normaler perspectief komen te staan.